Predsedujoči, ministri, kolegice, kolegi! Vlada je na šestintrideseti redni seji dne dvajsetega julija letos sprejela sklep, s katerim je naložila Ministrstvu za okolje in prostor spremembo uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta. S tem naj bi omogočili znižanje nadomestila občini Krško z letom dva tisoč dvajset in omogočili finančno vzdržnost delovanja sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje odpadkov iz NEK. "En mal" je hecno, ker vlada nameni ministru za okolje ... energetika pač spada pod Ministrstvo za infrastrukturo in zato sprašujem ministrico za infrastrukturo, ali vi kot ministrica za energetiko podpirate ta sklep vlade? Zakaj ste izmed petih predlaganih rešitev medresorske skupine izbrali ravno znižanje nadomestila občini Krško? Ali verjamete, da boste na ta način rešili, povečali rentabilnost sklada oziroma bo mogoče pravočasno zagotoviti zadostna sredstva za financiranje, odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, izrabljenega goriva in razgradnje NEK, in še zadnje, kako nameravate v bodoče zagotavljati soglasje in sožitje lokalne skupnosti in njenih prebivalcev za obratovanje jedrskega objekta in vseh spremljajočih dejavnosti, vključno z odlagališčem radioaktivnih odpadkov, izrabljenega goriva, če se s predlaganim sklepom ne bodo strinjali. Pričakujem ustni odgovor. Hvala.